verandering vreedzaam is verlopen. Maar we moeten ons ook wel realiseren dat er in dat land veel meer mis is dan alleen maar een economisch probleem. Ik denk inderdaad dat Emmerson Mnangagwa een ander soort economisch beleid zal voeren en dat dat goed is ook voor internationale investeerders. Maar als wij hem nu alleen maar het voordeel van de twijfel gegeven omdat hij niet Robert Mugabe is, dan missen we ook een kans. De verkiezingen zijn in juli of juni. Na de verkiezingen heeft deze regering, die toch uit wel erg veel militairen bestaat, een nieuwe legitimiteit gekregen. Vóór die tijd zijn ze op zoek naar legitimiteit. Volgens mij is het nu het moment om ook om democratische veranderingen te vragen. De public order security act bijvoorbeeld kan veranderd worden. Het land is al decennia bezig met constitutionele hervormingen. Er is geen enkele reden om te wachten tot na de verkiezingen om die eis bij meneer Mnangagwa neer te leggen.

Dat komt ook omdat wij Europeanen na die regering van nationale eenheid een paar jaar geleden zeiden Laat maar, we gaan nu inzetten op de regering. De oppositie is ongelooflijk zwak. Dus we kunnen ervan uitgaan dat er na de verkiezingen in juni of juli een ZANU PF parlement zit. Dan is het zaak om je checks and balances anders te organiseren. Dus het is aan ons om nu vragen te stellen over democratisering en nu het maatschappelijk middenveld te helpen.